Jammer genoeg, en dat heb ik ook zelf ter plaatse kunnen constateren maakt de EU geen optimaal gebruik van de mogelijkheden van de Taiwanese markt.

Kortom, het opwaarderen van deze relatie met een vrijhandelsovereenkomst of handelsbevorderende maatregelen is zeer gewenst.